Ich bin den Kollegen dankbar, die diese Diskussion initiiert haben, weil das in der Tat auch unserer Meinung nach ein Vorschlag ist, mit dem wir viele junge Menschen für Europa begeistern können. Und die Tatsache, dass sich schon in den ersten Wochen so viele gemeldet haben und signalisiert haben, sie wollen mitmachen, unterstreicht ja, dass dieser Vorschlag des Präsidenten Juncker in die richtige Richtung geht. Allerdings sollten wir aufpassen, dass wir nicht nur eine neue Schaufensterdekoration produzieren, hinter der das alte Angebot steht. Und wir sollten sehr aufpassen, dass der Vorschlag sich nicht in bürokratischem Overkill verläuft, so wie das der Kommission leider mit der wunderbaren Idee des Interrail Pass für Jugendliche gelungen ist.

Und wir sollten diese Fragen nicht nur unter uns diskutieren, sondern das wäre mein Appell gerade auch mit den Kolleginnen und Kollegen in den nationalen Parlamenten darüber diskutieren, wie deren Vorstellungen sind, und das gemeinsam tragen.

Die eine heißt Es geht nicht ohne frisches Geld. Und die zweite heißt Es darf keine Konfusion von arbeitsmarktpolitischen Instrumenten und Freiwilligenarbeit geben.